Ha habido esta tarde 18 intervenciones y los Grupos mayoritarios han apoyado este informe, así es que reitero, de una manera emocionada y sentida, mi gratitud, porque han participado de una manera activa, enriqueciendo y modificando

Obviamente, en una Cámara tan amplia y tan diversa no es obligatorio coincidir, por eso cobran especial significado los esfuerzos que entre todos hemos hecho para conseguir un consenso muy mayoritario. Y sí, queridos colegas, desde una posición de centroderecha y desde una posición demócrata y cristiana, me manifiesto inequívocamente en favor de la expresión irregular y destierro, por inconveniente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista semántico y desde el punto de vista ético, la expresión ilegal. Así es que, muchas gracias a todos los colegas por su apoyo y también